Ich habe selten Gelegenheit, im Plenum den Kollegen Ferber so überzeugend loben zu können wie heute, denn er hat sehr gute Arbeit geleistet. Sein Kompromiss, den er erarbeitet hat, der auch einstimmig angenommen wurde, ist das Ergebnis vielfältiger Verhandlungen.

Als Berichterstatter für die Versicherungsvermittlung wäre es mir lieber gewesen, wenn man das in diesem Kompromiss den Mitgliedstaaten überlassen hätte, weil es unterschiedliche Systeme gibt.

Aber ich halte es für richtig, dass der Hochfrequenzhandel entschleunigt wird, denn sonst werden in Zukunft Computersysteme und leistungsfähige Computer den Finanzmarkt noch mehr manipulieren, als das bisher der Fall war.